Dazu möchte ich zunächst einmal sagen Sie haben 27 mal meinen Namen erwähnt.

Das Auktionssystem, das wir haben, hat Ihnen den Bericht gegeben. Das habe ich nicht verschlafen, das habe ich akzeptiert, weil keiner mehr geboten hat. Deshalb hat Ihre Fraktion den Bericht gekriegt. Wie der dann ausgeht in den Beratungen, ist nicht meine Sache. Es war eine Mehrheitsentscheidung des Ausschusses, dass Ihr Bericht abgelehnt wurde.

Dann war es die große Mehrheit in dem Koordinatorenausschuss, die gesagt hat Okay, wir beauftragen den Vorsitzenden.

Auf jeden Fall ging es dann darum das haben wir mitgeteilt.

Das haben Sie nicht gemacht. Wahrscheinlich haben Sie es gar nicht gelesen. Aber es ist Ihre Verantwortung, wenn Sie die Dokumente nicht lesen und Ihre Rechte nicht in Anspruch nehmen, die es möglich machen. Ich habe mich als Ausschussvorsitzender völlig korrekt verhalten. Ich hatte die Unterstützung der breiten Mehrheit in den Koordinatorensitzungen und dann auch im Ausschuss. Das war ganz korrekt. Wenn Ihnen der Inhalt nicht passt, ist es Ihr Problem, aber demokratisch war das.